Európsky parlament má väčšie právomoci a Európska únia posilnila svoje vystupovanie navonok i smerom dovnútra. Po prvýkrát v dejinách demokracie majú občania viacerých krajín právo ovplyvňovať dianie nadnárodne. Práve vzhľadom na veľkosť a rozmanitosť Európy musíme dbať na to, aby všetci občania, aj tí, ktorí nemajú veľa prostriedkov a nepatria k veľkým etablovaným organizáciám, mali možnosť využívať všetky demokratické prostriedky. Využívanie týchto demokratických prostriedkov nesmie byť spojené s existenciou veľkých finančných zdrojov. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy má určitý finančný vplyv na niektoré európske inštitúcie. V priebehu rozpočtového postupu na rok 2010 sa dohodlo, že dostupnú rezervu v rámci okruhu 5 prednostne použijeme na financovanie dodatočných nákladov, ktoré vyplynú priamo z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Preto dnes po prijatí pôvodného rozpočtu na rok 2010 riešime zodpovedajúce dodatočné výdavky cestou opravného rozpočtu. Po predložení žiadosti o dodatočné zdroje sme urobili všetko preto, aby sme v maximálnej možnej miere hľadali rezervy a prerozdelili existujúce zdroje. Lisabonská zmluva má priamy alebo nepriamy vplyv na všetky útvary Európskeho parlamentu. Opravný rozpočet Európskeho parlamentu, o ktorom dnes rokujeme, zabezpečí dodatočné finančné a ľudské zdroje na to, aby Parlament mohol plniť svoju novú úlohu spolurozhodovania na rovnakom základe ako Rada. Čistý finančný vplyv opravného rozpočtu Európskeho parlamentu je nižší, ako pôvodne vyplýval z potreby rozpočtových prostriedkov. Pri zmierovacích konaniach s Predsedníctvom Európskeho parlamentu sa nám podarilo nájsť 4 milióny EUR. Ďalšie zníženie potreby zdrojov vyplýva z aspektu termínu, keď rozpočet schvaľujeme o mesiac neskôr, ako sme pôvodne očakávali. Väčšina podnikov a inštitúcií nielen v Európe, ale na celom svete, využíva svetovú hospodársku krízu, aby zlepšila svoju efektívnosť a konkurencieschopnosť. Je to výzva aj pre nás, Európsky parlament, rovnako ako pre ostatné európske inštitúcie. Ďalšie úspory a vyššiu efektívnosť, nielen pre tento rok, má teraz v rukách generálny tajomník Európskeho parlamentu. Dôsledný funkčný audit v generálnom riaditeľstve INLO a v útvare bezpečnostnej služby, na ktorom sme sa dohodli pri schvaľovaní rozpočtu v decembri, môže priniesť významné a udržateľné úspory aj pre ďalšie rozpočtové obdobia.